Greenpeace ist noch nicht verantwortlich für die Industriepolitik und auch nicht für die Umweltpolitik. Die Forderungen, die Herr Schlyter jetzt zitiert hat, sind die uralten Forderungen von nicht politisch verantwortlichen Nichtregierungsorganisationen.

Der Maßstab ist das, was die Kommission vorgeschlagen hat und was Parlament und Rat beschlossen haben, nicht mehr und nicht weniger.